Frau Präsidentin! Seien es nun Filmseiten, Streamingportale oder Online Musikdienste, die Verbreitung von kreativen Inhalten via Internet nimmt einen immer größeren Markt ein. Dennoch ist das Potential noch nicht ausgeschöpft, und im Vergleich zu den USA oder Asien liegt die EU bei der digitalen Verbreitung noch weit hinten. Besonders für kleinere oder junge Künstler und Musiker bietet diese Verbreitung über das Netz eine kostengünstige Methode, ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Der Verbraucher gelangt wiederum bequem zu einer großen Auswahl an kreativen Inhalten. Um das Potenzial der europäischen Kreativindustrie zu erschließen, ist daher ein entsprechender Rechtsrahmen zu schaffen, auch für Lizenzen.

Europa hat nicht nur geschichtlich auf dem Gebiet Kultur und Kreativität einiges zu bieten. Wir müssen uns dessen wieder bewusst werden, und diesen Markt auch entsprechend in der digitalen Welt fördern.